Bei aller Sympathie für den Berichterstatter auch ich gratuliere zum Geburtstag werde ich einen Teufel tun, an Eurosur auch nur ein gutes Haar zu lassen, und zwar weil wir nicht noch mehr Maßnahmen brauchen zur Kriminalisierung, Bekämpfung und Überwachung von Migranten!

Wir brauchen keine neuen Gremien, um Migranten möglichst geräuschlos und gut aussehend loszuwerden. Wir sehen keinen Bedarf, um dafür teure Sicherheitstechnik einzukaufen und irgendwelche Lagebilder zu erstellen. Das viele, viele Geld brauchen wir nicht für Eurosur, sondern für die Lebensrettung von Migrantinnen und Migranten, für welcome center für Neuansiedlung, für eine Entwicklungshilfe, die diesen Namen auch verdient und nachhaltige Entwicklung in diesen Herkunftsländern fördert, und eben nicht nur den Kapitalexport.